Felszólalásom célja, hogy felhívjam a figyelmet a hitelminősítők káros tevékenységére, valamint egyes biztosok felelőtlen kijelentéseire. A hitelminősítők rövid távú érdekek mentén a piac hangulatától vezérelve, tudományos módszertant nélkülözve alkotnak véleményt, vagyis minősítenek le. A hitelminősítők a piaci érdekek és kilátások szerinti hangulati elemeket értékelik, vagyis nem megbízhatóak az üzleti környezet visszajelzése tekintetében, ugyanakkor milliárdos károkat tudnak okozni. A kérdés az, hogy miért várat még mindig magára egy európai hitelminősítő létrehozása.